Ich mag diese ganzen Worte wie Repatriierung und die Betonung rein nationaler Interessen nicht. Das ist keine verantwortliche Politik für das 21. Jahrhundert. Aber trotzdem haben wir großen Reformbedarf in der Landwirtschaftspolitik.